Nuestra Unión Europea, a pesar de los problemas que atraviesa en estos últimos años, sigue siendo uno de los lugares del mundo donde existe mejor protección social. Pero a pesar de este hecho, el sinhogarismo sigue aumentando y ha cambiado el perfil de las personas que lo sufren. Citando a Cáritas, se ha pasado de mendigo y vagabundo a transeúnte, de transeúnte a indigente, de indigente a sin techo y de sin techo a sin hogar. La crisis ha acelerado este proceso y las ayudas y medidas que promuevan las autoridades locales, regionales y europeas tienen que adaptarse a estas nuevas circunstancias. No existe una sola causa que aboque a las personas a vivir en la calle o en albergues, pero todas ellas tienen algo en común

Pero la solución no puede ser la misma para una persona que lleva años en la calle, con una profunda desestructuración, que para otra que acaba de perder su trabajo, su casa, su vida, pero que mantiene el recuerdo de hábitos normalizados. La Unión Europea debe coordinar y ayudar a los Estados miembros a acometer el primer paso para erradicar el sinhogarismo. Y esta es la prevención hay que adaptar los recursos tradicionales a la realidad actual y hay que conjugar el acceso prioritario a la vivienda con otras políticas sociales y un acompañamiento dirigido a lograr el mejor grado de autonomía personal.